C'est un bon accord, car il permet aux navires européens d'aller pêcher dans les eaux mauritaniennes, tout en respectant un objectif de pêche durable.

Cependant, la Mauritanie est un État pauvre, qui occupe la 161e place mondiale sur l'indice de développement humain.

En outre, l'accord de 2015 maintient l'obligation de recruter 60 des marins parmi les Mauritaniens. Il s'agit donc d'un accord équitable qui sert les intérêts européens, tout en respectant la Mauritanie. J'espère que cet accord marquera un nouveau départ dans nos relations avec la Mauritanie, relations qui ont manqué de confiance réciproque ces dernières années. Je le souhaite particulièrement pour deux raisons d'abord, en tant que Français, car la Mauritanie est un État francophone qui est l'ami de la France.

Je le souhaite, ensuite, pour notre sécurité collective, car la Mauritanie est un partenaire exemplaire dans la lutte contre le terrorisme islamiste, et nous avons tout intérêt à soutenir un allié aussi fiable.